Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Politik zeigt sich wieder einmal schockiert VW, BMW, Daimler Benz ließen Abgastests an zehn Affen durchführen. Selbst Kanzlerin Merkel, die in ihrer gesamten Amtszeit kein Interesse an Tierschutz zeigte, meldete sich zu Wort Die Tests an Affen und sogar an Menschen seien ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen. Die Reaktionen in der Bevölkerung reichten nach Bekanntwerden der Tests von unethisch bis abstoßend. Ich kann Ihnen sagen, dass ich diese Abgastests in keiner Weise billige, und ich kann die Betrügereien der beteiligten Konzerne nur noch als skandalös bezeichnen. Aber was ist das für eine Farce, die jetzt hier in diesem Haus vorgeht! Tagtäglich sterben in der EU zigtausende Tiere in Tierversuchen

Neue Arzneimittel wurden und werden in klinischen Studien unter Inkaufnahme von großen gesundheitlichen Risiken an Patienten getestet. Man macht immer noch Tierversuche in der Tabakindustrie. Wo ist hier die politische Empörung? Ich habe sie nicht vernommen. Erklären Sie mir einmal, warum ein abstrakter, sinnloser Tierversuch und es gibt genügend davon ethisch zu rechtfertigen ist, aber die Dieselabgastests nicht. Wir sollten die Gelegenheit jetzt nutzen und deutlich herausstellen, dass alle Tierversuche generell unethisch und nicht zu vertreten sind. Andernfalls machen wir uns lächerlich, weil das Europäische Parlament offensichtlich zu